Vogliamo insistere sul fatto che il governo delle Maldive deve rispettare le decisioni delle Nazioni Unite, che hanno invitato le autorità a rilasciare immediatamente l'ex presidente Nasheed. Inoltre, ai membri dell'opposizione che devono rispondere delle accuse devono essere garantiti i processi legali, nel rispetto della Costituzione delle Maldive e degli obblighi internazionali del giusto processo. È necessaria l'immediata cessazione di tutte le forme di violenza, inclusa quella contro i manifestanti pacifici, e chiediamo l'immediata cessazione di interferenze politiche nel sistema giudiziario delle Maldive. Sono doverose riforme urgenti per garantire l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura delle Maldive, con l'obiettivo di ripristinare la fiducia interna e internazionale nel suo funzionamento.